Proto je také Číně i premiérovi nepohodlná. Premiér Hun Sen, který v zemi vládne již přes třicet let, svoji zemi zavádí zpět k diktatuře. Kambodža je země s velkým potenciálem, ale také velmi pohnutou historií, zejména v době tyranie Rudých Khmerů. Přeji si, aby lidé v této zemi žili svobodně a mohli se plnohodnotně rozvíjet. Naše usnesení by mělo podpořit demokratickou opozici a její předáky zde zdravím.